Monsieur le Président, le traité de Rome a inventé le modèle politique dont l'Europe avait besoin il y a 60 ans.

Ce n'est plus une question de traité, c'est une question de volonté politique. Plus les dangers s'accumulent et plus nos dirigeants nationaux sont tentés par le repli national. Pourtant, tous ces dangers nous sont communs et ils sont tous à notre portée si nous les affrontons ensemble.

Au lieu de s'immerger au sein du Conseil européen, qu'il écoute ses électeurs. Qu'il écoute, ici, sa majorité parlementaire hélas, il n'est plus là et, au delà, qu'il écoute les citoyens européens eux mêmes, qui nous ont élus et qui l'ont élu à travers nous. Les ravages de la post truth ne doivent pas nous aveugler. Le parti du bon sens reste partout majoritaire sur notre continent. Regardons les sondages sur la contagion du Brexit avant et après le référendum britannique. Regardons le vote des jeunes. Tout à l'heure, Nigel Farage nous disait que l'Union européenne n'avait pas d'avenir, sauf que la génération de ses enfants a voté au Royaume Uni qu'elle n'avait pas d'avenir en dehors de l'Union européenne. Le patriotisme oui, le nationalisme non! L'Union européenne est le seul modèle politique existant qui permette le patriotisme sans le nationalisme, l'amour des siens sans la haine des autres. C'est le message par l'exemple que nous, Européens, apportons au reste du